Doch trotz aller Wachstumsprognosen leben in der Region ca. 180 Millionen Menschen unter der Armutsgrenze, und 10 Länder sind laut UNO nach wie vor unter den 15 Staaten mit den weltweit größten Ungleichheiten zu finden.

Die EU ist nicht nur der größte Entwicklungshilfegeber, sondern auch der größte Investor und zweitgrößte Handelspartner.